Megrázó volt számomra, amikor egy élelmezési konferencián az afrikai delegáció kezében olyan táblát láttam, amire az volt írva, hogy ne etessétek Afrikát. Jobb, ha tudomásul vesszük, Afrikának nem segélyekre van szüksége, hanem élelmiszer önrendelkezésre. Sajátos módon az afrikai gazdának és az afrikai lakosságnak ugyanaz az érdeke, mint mondjuk a posztkommunista kelet európai országok gazdáinak és lakosságának, vagy ad absurdum a francia gazdának és lakosságnak, hogy a helyi gazdák maguk határozhassák meg, hogy mit óhajtanak termelni, hogyan akarják azt termelni, azt a helyi piacon értékesíteni tudják. És a helyi lakosságnak is az az érdeke, hogy helyben megtermelt, egészséges, jó minőségű élelmiszert fogyaszthasson. Két különböző logika a liberalizált globális szabad kereskedelem logikája, illetve az élelmiszer önrendelkezésé. Itt sokkal határozottabban az élelmiszer önrendelkezés mellett kellene kiállni.